Hvala, predsedujoča, za besedo. Eno je birokracija, drugo pa je varnost. S predlaganimi spremembami bi pri splošni prometni varnosti in tudi preventivi stopili krepko nekaj korakov nazaj. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca smo mnenja, da bi imela sprememba Zakona o motornih vozilih več negativnih kot pozitivnih učinkov. Ukinitev obvezne registracije in tehničnih pregledov koles s pomožnim motorjem, ki dosežejo največ petindvajset kilometrov na uro, je lahko nevarno. Veljavni zakon pa to danes preprečuje. Predlagatelj navaja, da prihaja do administrativnih zapletov pri dokazovanju lastništva, kar pa je sploh v zadnjem času neresnično, saj se pri dokazovanju lahko uporabi ugotovitveni postopek, ki v praksi učinkovito razreši to vprašanje, dejansko v praksi, pet minut sem jaz osebno porabil, da sem to zadevo rešil. Res pa je, da so se te anomalije občasno v preteklosti seveda pojavljale. Res je tudi, da je tovrstna vozila moč predelati, da dosegajo višje hitrosti, vendar so ravno tehnični pregledi, ki jih je glede na veljavno zakonodajo potrebno izvajati vsakih pet let, orodje, ki tovrstne zlorabe preprečuje. Tudi zavarovanje je po našem mnenju upravičeno, saj gre kljub nizkim hitrostim za vozila, ki lahko tehtajo tudi do sto kilogramov ali pa celo več, in tudi pri nizki hitrosti je trk s takšnimi vozili, najsi bo to pešec ali pa avtomobil, lahko zelo nevarno. Pri potencialnih prometnih nezgodah je torej tako na strani voznikov kot tudi drugih udeležencev v prometu z obveznim zavarovanjem omogočena vsaj minimalna varnost. Spoštovanje predpisov tako na eni strani zagotavlja sledljivost lastništva - ker vemo, da se je v preteklosti sploh ta vozila, ki niso bila registrirana, večkrat ukradlo in mogoče je zaradi tega zdaj težko dokazovati lastništvo -, torej spoštovanje predpisov tako na eni strani zagotavlja sledljivost lastništva zaradi vzpostavljene evidence vozil, na drugi pa tudi večjo varnost zaradi obveznih tehničnih pregledov in zavarovanja. Tudi vlada v svojem mnenju predloga ne podpira, saj bi se varnost udeležencev v prometu s to spremembo krepko zmanjšala. Zaradi vsega tega sprememb zakona v Listi Marjana Šarca ne podpiramo.